Je me réjouis particulièrement du succès des Républicains, qui font partie de la famille du parti populaire européen. Ce que je trouve très important, c'est le succès de la droite dans les régions où le chômage est le plus élevé, ce qui correspond à l'évaluation de la politique économique des socialistes.